Quand je vois les résultats des derniers mois, je me réjouis aussi des effets positifs qu'a eus notre action.

On fait des progrès dans la gouvernance de toutes les institutions, pas à pas, d'une façon graduelle, mais on y arrivera, j'en suis tout à fait certain. Quant à la surveillance financière, bien sûr qu'on en parle au Conseil européen.

bancaire? Vous croyez vraiment qu'on va applaudir?

Là aussi, nous serons pionniers.